Kiemelt módon a dokumentum kisebbségvédelemmel kapcsolatos kitételeire szeretném felhívni a figyelmet. A koppenhágai kritériumok és a Lisszaboni Szerződés ez irányú előírásainak a teljesítése döntő előfeltétele volt annak, hogy március 1 jén a külügyminiszterek értekezlete végre megadta a tagjelölti státuszt Szerbiának. Mind a kisebbségpolitikai deficittel rendelkező Szlovákia és Románia számára tanulságos lehet az a következetesség, melyet az Európai Tanács a szerbiai kisebbségek, köztük a románok illetve a vlachok védelme ügyében tanúsított. A Tanács konklúziói, valamint maga a Szerbiára vonatkozó állásfoglalási indítvány is a kollektív kisebbségi jogok erősítését szolgálják, nem utolsósorban azáltal is, hogy Szerbia kisebbségi politikájának a folyamatos monitorozását írják elő. Mi, magyarok, támogatjuk Szerbia európai csatlakozását, ugyanakkor viszont igazságot követelünk a múltban elkövetett, kisebbségeket sújtó tömeggyilkosságok ügyében, valamint közösségi jogokat és autonómiát a mindmáig ott élő magyar közösségünknek. A szerbiai magyarság érdekei védelmében példát veszünk Romániáról, mely határozottan kiállott a timok völgyi románok mellett.